W przegłosowanym sprawozdaniu Parlament pochwala znaczne wysiłki Macedonii i Grecji, dzięki którym znaleziono przyjęte za obopólną aprobatą rozwiązanie kwestii nazwy kraju. Macedonia boryka się jednak z podobnymi problemami jak inne kraje tego regionu.

32. wzywamy władze do podjęcia działań w celu rozbijania siatek przestępczych zaangażowanych w handel ludźmi, bronią i środkami odurzającymi. Podobnie jak w przypadku Albanii i Czarnogóry w sprawozdaniu dotyczącym Macedonii wykazuje się nadmierną troskliwość wobec osób LGBTI.

43. Parlament domaga się karania za przemoc na tle homofobicznym i transfobicznym, cieszy się natomiast z ustanowienia międzypartyjnego koła parlamentarnego do spraw praw społeczności LGBTI. Zapisy te uważam za zbędne, dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.